Ich glaube, dass wir dieses Rollenspiel die Amerikaner sind die Bösen, die Datensammler, und wir Europäer profitieren aber dann von den Auswertungsergebnissen, die sie ja durchaus den europäischen Behörden zur Verfügung stellen nicht mitspielen wollen. Wir wollen gemeinsam unserer Verantwortung gerecht werden, und das heißt auch, dass wir Europäer handeln müssen.

Der jetzige Vertrag bringt mehr Rechtssicherheit. Und alle, die gegen den Vertrag stimmen, werden weniger Rechtssicherheit haben. Das ist die Alternative, die wir heute vorgelegt bekommen. Ich möchte mich ausdrücklich bei der Kommissarin bedanken, dass sie deutlich gemacht hat, dass Europa gemeinsam stärker ist, dass wir als Europäische Union mehr erreichen können als 27 Staaten, die einzeln verhandeln. Die EVP bekennt sich zur Partnerschaft mit den Amerikanern und deshalb darf ich noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben die Diskussion um ein Rahmenabkommen zum Datenschutz, weil der Austausch von Daten in der Zukunft wichtiger werden wird. Deswegen bitte ich auch die Amerikaner, bei diesen Verhandlungen dranzubleiben, das Angebot der Europäer ernst zu nehmen, dass wir globale Standards beim Datenaustausch, beim Datenschutz erarbeiten. Wenn wir Europäer und Amerikaner es gemeinsam in einem Rahmenvertrag fixieren können, dann besteht die Chance, dass wir globale Standards schaffen. Das wäre echter Mehrwert für unsere europäischen Bürger.